Am votat în favoarea rezoluției deoarece sunt foarte preocupată de situația dramatică a muncitorilor din Bangladesh. Deși autoritățile s au angajat să implementeze o legislație mai strictă în domeniul protecției muncii, rezultatele nu au apărut. Mai mult, a fost nevoie de o nouă tragedie și de ample proteste pentru ca guvernul să ia măsuri concrete. Mi se pare incredibil cum proprietarul clădirii care s a prăbușit în urmă cu câteva săptămâni încuraja oamenii să meargă la muncă în locația respectivă, deși cunoștea pericolul iminent. Cred că în Bangladesh oamenii au ajuns să muncească în condiții de muncă specifice unei perioade sclavagiste, iar aici nu mă refer doar la salariul foarte mic pe care îl primesc, ci la felul în care sunt tratați și riscurile la care se expun zi de zi.